Ik zou willen voorstellen dat we uit die absolute Libische ramp toch conclusies durven trekken, en wel twee. Eén, we moeten onze eigen verantwoordelijkheid erkennen en twee, we moeten ons eigen belang voorop plaatsen in de buitenlandpolitiek.